Mert bár a jelentés kezdeti szakaszában valóban sok mindenben nem értettünk egyet, az előttünk fekvő jelentés már sokkal kiegyensúlyozottabb és mérsékeltebb lett. Szeretném kiemelni azt is, hogy mindenképpen üdvözlendőnek tartom az EKB nak a 2011 es és 2012 es években az euróövezeti válságban tanúsított proaktív hozzáállását. Számomra egyértelmű, hogy az Európai Központi Bank rendkívüli intézkedései csak és kizárólag akkor járhatnak sikerrel és bármiféle pozitív hatással, ha a tagállamok a gazdasági kormányzás minden egyes szigorú elemével együtt valóban végrehajtanak bizonyos államháztartási reformokat. Hiszen az EKB nak sohasem volt és nem is lesz feladata az államadósság közvetlen finanszírozása. Az EKB be befizetett hozzájárulásokat és az esetleges kötvényfelvásárlások során felhalmozott többletet ez a bank köteles az euróövezet nemzeti bankjainak visszaosztani, amelyek majd döntenek arról, hogy a kereskedelmi bankokon keresztül hogyan ösztönzik a hitelkihelyezéseket. Azonban az tény, és sajnálatos tény, hogy ezek a hitelkihelyezések nem éppen úgy és nem olyan mértékben történtek, ahogy arra Európa gyógyulófélben lévő gazdaságának szüksége lett volna.

A jelentés, sok más mellett, fontos említést tesz az EKB által a trojkán belül betöltött szerep tisztázásáról. Hiszen a feladatok és felelősségek pontos megosztásáról valóban keveset tudunk. Azonban úgy véljük, hogy a banknak az elsődleges feladata továbbra is az árstabilitás megőrzése mindamellett, hogy új feladatköreit a jelenlegi kialakítása nem befolyásolhatja majd hosszú távon.

A kamatvágások és kamatnövelések helyességéről mi nem tudunk döntést hozni. Azonban egyben biztos vagyok, hogy a Központi Bank a válságkezelés sajnos már elkésett fázisában magához képest is és a többi nemzetközi intézményhez képest is időben és ésszerűen cselekedett.